Voorzitter, ik las de brief die opriep tot het Europese waardeninstrument. Ngo's vroegen om financiële steun, zodat ze de Europese waarden kunnen uitdragen.

Zo stond te lezen dat de eurokritische stemmen en dus niet het gevoerde beleid schuld hebben aan de malaise in Europa.